virðulegi forseti það væri hægt að hafa einhvern skilning á þessari afstöðu hæstvirts forsætisráðherra ef hann væri samkvæmur sjálfum sér í þessu efni en eins og hér hefur verið rakið af háttvirtum þingmanni helga hjörvar þá hefur hann sjálfur þar sinnis samþykkt sérstakar umræður um mál sem eru sannanlega á málefnasviði annarra ráðherra síðan er það nú þannig líka að hann vill ekki heldur eiga orðastað við þingið um þau mál sem eru sannanlega á hans ábyrgðarsviði hann neitar umræðu hér við okkur hvert haust um ráðstöfun fjárveitinga til húsafriðunar og minjaverndarmála sem undir hann heyra samkvæmt hans eigin ákvörðun

virðist treysta sér til að tala um við þingið sem heyrir undir forsætisráðuneytið er þjóðfáninn skjaldarmerkið og þjóðsöngurinn það sýnir nokkurn veginn hvernig komið er fyrir þessari stöðu hæstvirts forsætisráðherra og kannski ekki að undra að samstarfsflokkurinn sé þegar farinn að máta sinn formann í stól forsætisráðherra